Monsieur le Président, mon groupe soutient complètement l'objectif de cette directive, qui est d'établir un cadre communautaire afin de maintenir et de veiller à l'amélioration continue de la sûreté des installations nucléaires dans l'Union européenne. Notre Parlement a toujours insisté sur la nécessité urgente de mettre en place une législation claire et rigoureuse et d'adopter des mesures concrètes au niveau communautaire dans des domaines touchant à la sûreté nucléaire, à la gestion des déchets radioactifs et au déclassement des installations nucléaires. Nos débats ont soulevé notamment la question de la formation et des connaissances. Il est primordial que l'Europe, qui possède une expertise nucléaire, préserve cette connaissance, et notamment en s'assurant de la formation et de la qualification des contrôleurs de la sûreté des centrales. Enfin, je suis satisfaite que la commission de l'industrie ait accepté un amendement à la résolution législative pour inviter la Commission européenne à consulter le groupe d'experts, conformément à l'article 31 du traité. Je le répète, nous exigeons la transparence, et nous voulons une législation claire et rigoureuse.